Čínske oficiálne kruhy dlhodobo ťažko znášajú zmienky o iných starých významných kultúrach a civilizáciách, ktorých pamiatky sa nachádzajú dnes na území Číny. Kašgar je strediskom moslimských Ujgurov jednej z najväčších čínskych národnostných menšín. Číňania sa po tisícročia usilovali ovládnuť územie Ujgurov a veľakrát svoj boj o ovládnutie tohto územia prehrali. Preto aj dnes je v postojoch čínskej administratívy cítiť istý odstup a snahu potlačiť akékoľvek prejavy kultúrnych tradícií a identity viažucich sa k bohatým kultúrnym pamiatkam Ujgurov a mesta Kašgar.

Správanie sa Číňanov k Tibetu, ako aj k ujgurským pamiatkam v Kašgare svedčia skôr o tom, že Čína si dnes nedokáže vážiť bohatstvo, ktoré jej do spoločného štátu priniesli iné národy a iné kultúry. Preto je správne aj z tohto miesta povedať, že my si na rozdiel od čínskych úradov vážime a ctíme všetky významné kultúrne pamiatky nachádzajúce na území Čínskej republiky, ako aj tie v Tibete a v Kašgare.